Voorzitter, het radiospectrumbeleid brengt de interne markt dichterbij en zal communicatie gemakkelijker maken.

De Partij voor de Vrijheid heeft nu een website geopend waar de burgers hun ervaringen hierover kunnen delen. Maar nu hebben de Commissie, het Europees Parlement en tien ambassadeurs zich uitgesproken tegen de mogelijkheid van burgers om hun mening te geven. Zelfs commissaris Kroes, verantwoordelijk voor internetvrijheid, heeft zich nu tegen deze wet gekeerd.